Bovendien blijven zij vaak achter in de kampen want ze zijn vaak te arm om de overtocht naar Europa te betalen. Gezien hun beperking hebben die mensen specifieke ondersteuning nodig. Soms hebben ze ook nood aan medische of paramedische hulp.

Kinderen met een beperking kunnen bijvoorbeeld niet mee in een gewone klas.

Ik heb dat zelf kunnen vaststellen tijdens mijn bezoek aan het Zaatari vluchtelingenkamp en omgeving in Jordanië in mei dit jaar.